Monsieur le Président, à mon tour je voudrais féliciter notre rapporteure, Mme McAvan, pour le travail accompli. Les accords en première lecture n'ont plus vraiment la cote dans cette maison car ils conduisent souvent, il est vrai, à réduire le pouvoir du Parlement, mais celui ci est incontestablement un très bon accord de première lecture.

Pour moi, la transparence doit être la règle, et la restriction de l'accès, l'exception. C'est absolument essentiel si l'on souhaite aller vers une contre expertise qui se développe. Le droit de garder secrètes les informations relatives au droit de propriété ne doit pas pouvoir s'exercer au détriment des informations sur la santé et sur l'environnement. C'est pourquoi j'avais déposé plusieurs amendements tendant à garantir un niveau élevé de transparence.

Sur le texte lui même, une disposition qui pourrait peut être paraître anecdotique, mais qui ne l'est probablement pas est importante c'est celle de la demande faite à la Commission de se pencher sur la question de la pollution des eaux et des sols par les résidus pharmaceutiques, assortie d'une évaluation pour mesurer, si nécessaire, l'impact de cette législation.